virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytingu á fernum lagabálkum það er í fyrsta lagi lögum númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun í öðru lagi lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur það er í þriðja lagi raforkulögum númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú og í fjórða lagi lögum númer nítján tvö þúsund og ellefu um breytingu á raforkulögum með síðari breytingum með þessu frumvarpi eru lagðar til nokkrar breytingar á tilgreindum lögum á sviði orkumála sem eiga allar það sammerkt að lúta að erfiðri stöðu á fjármálamörkuðum gagnvart orkufyrirtækjum

með frumvarpi þessu lagðar til breytingar sem eru þó aðallega til þess að tryggja skýrleika og snúa að hugtakabreytingu í lagabálkum tveimur það eru breytingar sem rekja má til þess að á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi voru gerðar breytingar á lögum hr fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun og lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur sér þessar breytingar að eigendaábyrgð landsvirkjunar og orkuveitu reykjavíkur og var kveðið á um að eigendaábyrgðin nái til lánaskuldbindinga fyrirtækjanna í stað þess að vera ótakmörkuð eins og verið hafði með frumvarpinu er í fyrsta og öðrum kafla lagt til að í tengslum við eigendaábyrgðina verði notað hugtakið fjármálagerningur eins og það hugtak er skilgreint í lögum um verðbréfaviðskipti númer hundrað og átta tvö þúsund og átta í stað

ástæða þessa er að óvissa hefur verið um við hvað nákvæmlega er átt með hugtakinu lánaskuldbinding og hefur því núverandi orðalag laganna skapað óvissu um hvort eigendum landsvirkjunar og orkuveitu reykjavíkur sé heimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar sem ekki byggja á lánasamningum til dæmis afleiðusamninga og skuldabréfaútgáfur við þessum vanda er brugðist með frumvarpinu og óvissu eytt taka ber þó fram hér að lög númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun eru á forræði fjármálaráðherra en samkomulag varð um það millum ráðuneytanna að iðnaðarráðherra mundi flytja þessa breytingu á lögunum um landsvirkjun samhliða örum þeim breytingum sem lagðar eru til í þessu frumvarpi sem eru á forræði iðnaðarráðherra og snúa að orkufyrirtækjunum eins og fram hefur komið í mínu máli er undirliggjandi ástæða framlagningarinnar sú sama það er á þessum fernum lögum í öðru lagi er með frumvarpinu lögð til breyting er varðar breytingu sem gerð var á raforkulögum síðastliðið vor með lögum númer nítján tvö þúsund og ellefu þar var kveðið á um að frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán skuli flutningsfyrirtækið landsnet h f vera í beinni eigu íslenska ríkisins og eða sveitarfélaga jafnframt að nefnd skuli skila tillögum fyrir lok árs tvö þúsund og tólf um hvernig standa skuli að kaupum ríkis eða sveitarfélaga á hlut orkufyrirtækjanna í landsneti e h f í ljós hefur komið að það að kveða á um þessa tilteknu dagsetningu í raforkulögum skapar ákveðinn vanda fyrir orkufyrirtækin sem eigendur landsnets e h f þannig eru til dæmis ákvæði í lánasamningum landsvirkjunar sem kveða á um að landsvirkjun sé óheimilt að ráðstafa eða selja meiri háttar eignir sínar án samþykkis lánveitenda fáist ekki samþykki lánveitenda getur það leitt til gjaldfellingu lánasamninga fyrirtækisins vegna þrenginga á fjármálamörkuðum er mjög mikilvægt að það skapist engin óvissa um fjárhag orkufyrirtækjanna þar af leiðandi er með frumvarpinu lagt til að áfram verði kveðið á um það í raforkulögum að flutningsfyrirtæki skuli vera í meirihlutaeigu ríkis sveitarfélaga og eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu þessara aðila það er að ekki verði með pósitífum hætti kveðið á um beint eignarhald ríkis eða sveitarfélaga frá og með þessari tilteknu dagsetningu það er fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán áfram verður hins vegar unnið að því að fara yfir framtíðarfyrirkomulag eignarhaldsins í kjölfar tillagna nefndar þess efnis samanber ákvæði til bráðabirgða við frumvarpið sem á að skila í lok árs tvö þúsund og tólf það er enn fullur vilji og þetta þýðir ekki að það sé ekki vilji til þess að landsnet verði í beinni eigu ríkis eða sveitarfélaga heldur snýst þetta eingöngu um það að við séum ekki að setja okkur dagsetningu sem erfitt verður að standa við eða kemur fyrirtækinu í ákveðinn eða getur sett umhverfi hans í ákveðna óvissu það er fyrirséð að það geti orðið þungt að standa við þessa dagsetningu við þurfum að taka mið af því fjármálaumhverfi sem við búum við núna og þær efnahagsaðstæður sem eru á alþjóðavísu og setja okkur raunhæf markmið og horft fyrst og fremst til þess að nefndin skili af sér í lok næsta árs og í framhaldi af því getum við sett okkur dagsetningar sem við teljum raunhæfar í þessu efni þannig að enn stendur fullur vilji til þess að af þessu verði í þriðja lagi er með frumvarpinu lagt til að framkvæmd ákvæða í öðrum til fjórða málsl fyrstu málsgrein fjórtándu greinar raforkulaga um aðskilnað samkeppnis og sérleyfisþátta í rekstri orkufyrirtækja verði frestað um tvö ár til viðbótar eða til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán þetta er í samræmi við beiðni eigendanefndar orkuveitu reykjavíkur til iðnaðarráðuneytisins sem er dagsett með bréfi þann áttunda nóvember síðastliðinn þar sem fram kemur að verulegir fjárhagslegir hagsmunir séu í húfi við uppskiptingu orkuveitu reykjavíkur er snúa að skattamálum og samskiptum við lánardrottna fyrirtækisins jafnframt kemur þar fram og það er svo sem engar fréttir fyrir þá sem hér inni sitja að enn þá einkennir almennur órói fjármálakerfi heimsins því þarf nánara samráð við stjórnvöld og lánveitendur vegna uppskiptingar fyrirtækisins þar af leiðandi er óskað eftir viðbótarfresti þess ber hins vegar að geta að innan orkuveitu reykjavíkur er unnið að uppskiptingu sérleyfis og samkeppnisþátta menn þurfa lengri tíma við gerð frumvarpsins var haft samráð við fjármálaráðuneytið og orkufyrirtækin í kostnaðarumsögn með frumvarpinu kemur fram að lögfesting þess muni ekki hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs eða heildarfjárhæð þeirra skuldbindinga landsvirkjunar sem ríkissjóður ábyrgist nú þegar að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar